Est ce que vous partagez avec moi l'idée que les responsables politiques nationaux sont majoritairement responsables en Europe de la déglingue dans laquelle on se trouve aujourd'hui, notamment dans le secteur laitier?